Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens à remercier Struan Stevenson pour son rapport.

Je me félicite de l'importance accordée au plan pluriannuel dans cette réforme en cours.

Dans le cadre de cette réforme, notre objectif numéro 1 est la préservation des ressources certains collègues l'ont déjà dit. Cet objectif ne pourra être réalisé que main dans la main avec les professionnels du secteur de la pêche.

Cependant, je rappelle que cette réforme, le Parlement la codécide avec le Conseil. La politique de rejet zéro, telle que proposée par la Commission, est irréaliste et dangereuse pour l'activité de la pêche. Ce que je propose, en ce qui me concerne, au Parlement, c'est une réduction significative mais progressive des rejets. Plutôt que d'adopter une position dogmatique, la solution à ce problème des rejets ne pourra être réellement envisagée que par une approche pragmatique. Enfin, le projet de la Commission nous propose la mise en place de concessions de pêche transférables. Cette proposition, à elle seule, constitue une menace très grave pour notre modèle de pêche. La Commission veut remettre la gestion de la ressource entre les seules mains du marché. Je pense que c'est aux États membres de décider de la gestion des droits de pêche, comme c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs.